Señora presidenta, como saben sus señorías, España es el principal exportador de aceituna de mesa del mundo, a lo que contribuye Andalucía con un 80 desde Sevilla, Jaén o Córdoba, y una facturación de más de 350 millones de euros al año. Saben que la industria alimentaria estadounidense ha elevado quejas por procedimiento antidumping por bajo precio —supuesto bajo precio—, por las ayudas de la PAC, ante la Organización Mundial del Comercio, lo cual la Comisión Europea sabe que no es cierto. No es cierto, porque sabe que la PAC está perfectamente alineada con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Por eso le pido a la Comisión que establezca el diálogo con la Administración estadounidense, así como que haga un pronunciamiento explícito y adopte medidas concretas que dé la seguridad jurídica que necesita en estos momentos el sector agroalimentario de la aceituna de mesa, tan importante en mi región y en el conjunto de España.